stöðu og stefnu norrænu velferðarríkisstjórnarinnar að afloknum hrókeringum innan hennar ég vil nota hér tækifærið til að óska nýjum ráðherrum til hamingju og velfarnaðar í störfum sínum þeirra bíður ærið verkefni eftir ráðherrabreytingarnar hefur ráðherrum sem sátu í hrunstjórninni tvö þúsund og átta fækkað um einn tveir sitja hér enn sem fastast hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur utanríkisráðherra en fram kemur í samstarfsyfirlýsingu stjórnarflokkanna að lykilverkefni ríkisstjórnarinnar sé að endurreisa traust í íslensku samfélagi og orðspor íslands á alþjóðavettvangi enn bregst ríkisstjórnin traust íslands á alþjóðavettvangi verður ekki reist fyrr en allir ráðherrar hrunstjórnarinnar hverfa af vettvangi og út úr þessum alþingissal þetta vita þau jóhanna sigurðardóttir og össur skarphéðinsson sem fara með samskipti íslands erlendis þau vita það mætavel en þau hafa kosið að stinga hausnum í sandinn eins og oft áður á ríkisstjórnarfundi nú fyrir stuttu hættu fjórir ráðherrar í ríkisstjórnin og er það vel stefna framsóknarflokksins er skýr við viljum fækka ráðuneytum við vildum taka höndum saman með ríkisstjórninni og gera það í sátt eins og samið var um í vor eins og segir í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórnarráð íslands á blaðsíðu fimm með leyfi forseta hvað tímasetningar varðar er gert ráð fyrir að sumarið verði nýtt til samráðs þannig að ljúka megi afgreiðslu frumvarpsins nú í haust ekkert samráð var haft við stjórnarandstöðuna allt var svikið við könnumst við það breytingarnar voru teknar í gegn á hnefanum og með hótunum við þekkjum vinnubrögðin þessi ríkisstjórn vill slagsmál um hvert einasta mál samstarfsyfirlýsingu samfylkingarinnar og vinstri grænna má finna á netinu og telur sautján blaðsíður í henni kemur meðal annars fram að í upphafi ríkisstjórnarsamstarfsins leit ríkisstjórnin svo á að meginverkefni hennar yrði að draga úr atvinnuleysi útrýma langtímaatvinnuleysi og skapa traustan grundvöll fyrir íslenskt atvinnulíf til framtíðar þetta meginverkefni hefur algjörlega misheppnast hér á landi er mikið atvinnuleysi og þrátt fyrir fagurgala ráðherra um að atvinnuleysið sé ekki eins og spár stóðu til er hér mikið atvinnuleysi og eins og formaður framsóknarflokksins benti hér á áðan er ekki inni í atvinnuleysistölum íslendinga sá mikli fjöldi einstaklinga sem flutt hafa af landi brott og stunda jafnvel atvinnu frá íslandi ríkisstjórnin hefur því tamið sér hálfsannleika í þessum málaflokki eins og svo mörgum öðrum ríkisstjórninni hefur hins vegar tekist vel upp í að ráða flokksgæðinga og annað gott fólk inn í stjórnarráðið og aðrar opinberar stöður án auglýsinga að megninu til og þau opinberu störf sem hafa ærið auglýst þá hafa ráðningarnar oftar en ekki verið afar umdeildar og þurfti einn ráðherrann að draga ráðningu sína til baka nú á dögunum svo mikil læti urðu út af þeim málum atvinnuuppbyggingu getum við alfarið gleymt á meðan þessi ríkisstjórn situr við völd ríkisstjórnin hefur valið sér þá eldgömlu og fúnu leið að skatta sig út úr vandanum í stað þess að minnka ríkisbáknið heildarútgjöld ráðuneytanna voru tæpir sex milljarðar árið tvö þúsund og níu það þarf marga einstaklinga á almenna vinnumarkaðinn til að standa straum af þessum kostnaði nú gríp ég hér aðeins niður með leyfi forseta í stikkorð úr ræðum forsvarsmanna stjórnarflokkanna hér áðan árangursrík vinna undanfarna átján mánuði stakkaskipti kreppunni lokið grundvallarmál að verja auðlindir

brotin loforð alls staðar segir í góðum dægurlagatexta eftir bubba morthens þetta eru skilaboð norrænu velferðarstjórnarinnar til almennings á íslandi stað þess að slá skjaldborg um heimili landsins ákvað ríkisstjórnin að ráði alþjóðagjaldeyrissjóðsins að slá skjaldborg um lánardrottna og kröfuhafa almenningi blæðir þrátt fyrir þá glansmynd sem hæstvirtur forsætisráðherra og fjármálaráðherra draga hér upp ganga þúsundir manna um atvinnulausir eru að missa heimili sín eiga vart fyrir mat fallnir víxlar engin vinna veröldin er grimm og ljót við þurfum kjark að